hæstvirtur forseti áður en ég hef að fara yfir ég sé að háttvirtur þingmaður einar már sigurðarson er strax kominn með tilefni til andsvars við ræðu mína ég veit ekki hvort þessi fyrstu orð mín hafi verið þess eðlis hæstvirtur forseti ég vil segja áður en ég hef yfirferðina um nefndarálit minni hlutans þá langar mig að bregðast aðeins við síðustu orðum háttvirts þingmanns formanns menntamálanefndar sigurðar kára kristjánsson það hefur aldrei neinn af minni hlutanum sagt nokkuð annað um vinnubrögðin í nefndinni en allt gott háttvirtur þingmaður hefur fengið meira hrós frá stjórnarandstöðunni úr þessum ræðustóli vegna þessara þingmála en í annan tíma nú gildir það sama um framhaldsskólafrumvarpið sem hér er til umræðu og hin tvö þannig að ég staðfesti það háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson stjórnaði vinnunni í nefndinni ekki á neinn annan hátt varðandi framhaldsskólafrumvarpið hins vegar var mjög ljós grundvallarágreiningur háttvirts þingmanns og stjórnarflokkanna tveggja og stjórnarandstöðuflokkanna inni í nefndinni því til marks eru orð háttvirts þingmanns þegar hann sagði að það væri mat meiri hlutans að málin fjögur yrðu ekki slitin í sundur við í minni hlutanum óskuðum eftir því í tvígang og í annað skiptið formlega að þessu máli yrði frestað hin gætu farið í gegn og orðið að lögum enda mun betur unnin og um þau mun betra samkomulag meðal skólasamfélagsins hins vegar loga eldar undir þessu frumvarpi um það er engin sátt nefnd þeirri sem falið var að semja þetta frumvarp náði ekki að skila sameiginlegu áliti upp úr samvinnu þeirrar nefndar slitnaði á vordögum tvö þúsund og sjö og hún skilaði síðan af sér á haustdögum án þess að það hefðu verið haldnir fundir allt sumarið þannig að ég vil meina að vinnubrögðin áður en þetta frumvarp varð til hafi verið allt allt allt önnur við þetta frumvarp en hin um þetta mál standa mjög miklar deilur og þær koma fram í nefndaráliti minni hlutans mér finnst síðan dálítið merkileg yfirlýsing frá háttvirtum þingmanni framsögumanni nefndarálits meiri hlutans og formanni menntamálanefndar

hann sagði að þau væru bundin þannig böndum að þau verði ekki slitin í sundur enda séu gríðarlegir hagsmunir í húfi hvaða hagsmuni nefndi háttvirtur þingmaður í máli sínu hann nefndi hagsmuni nemenda framhaldsskólanemenda framhaldsskólanna og svo undirstrikaði hann hagsmuni kennara réttindi og stöðu þeirra hann gerði það með slíkum þunga hæstvirtur forseti að ég ætla að leyfa mér að setja fram þá kenningu hér að það hafi verið tekin um það ákvörðun kannski fyrir löngu síðan að stjórnarmeirihlutinn mundi standa vörð um nokkuð umdeildar kröfur kennara um að fá meistaranámið viðurkennt á öllum skólastigum það sem við töluðum um hér inn í nóttina sem mér finnst nú vera nýliðin að það yrði staðinn vörður um það frumvarp gegn því að sjálfstæðisflokkurinn fengi sinn framhaldsskóla framhaldsskólana sem á rætur að rekja til skýrslunnar sem verslunarmannafélagið gaf út tvö þúsund og tvö eða tvö þúsund og þrjú framhaldsskólann sem lýst var í bláu skýrslunni tvö þúsund og fjögur framhaldsskólann sem framhaldsskólakennarar hafa andæft frá því að hugmyndir um hann litu dagsins ljós það er sá framhaldsskóli sem verið er að lögleiða ívvþí frumvarpi sem hér er til staðar og ég mótmæli því hæstvirtur forseti að það sé óframkvæmanlegt að slíta þetta frumvarp frá hinum fjórum fresta afgreiðslu þess

framhaldsskóla sem enginn vill nema sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin núna sem er búin að leggjast flöt fyrir hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins hvað þetta varðar

nú sé ég ástæða til að hefja eiginlega yfirferð yfir nefndarálit minni hlutans sem lesa má á þingskjali þúsund sextíu og eitt frumvarpið er eins og allir vita hér í þessum sal eitt fjögurra frumvarpa sem menntamálaráðherra leggur fyrir hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþing ásetningur hæstvirtur menntamálaráðherra var alveg klár í hennar flutningsræðu og ég tek undir hann að miklu leyti það er að það er heildstæð endurskoðun sem hér er að fara fram á skólastigunum þremur leikskólastiginu grunnskólastiginu og framhaldsskólastiginu í ofanálag er verið að endurskoða grundvöll kennaramenntunar í landinu og það frumvarp fylgir með í spyrðunni

vinnu margra aðila frumvörpin endurspegluðu sjónarmið og hugsjónir þeirra sem best þekktu til menntamála þjóðarinnar og það væri mikilvægt og ég undirstrika þetta hæstvirtur forseti það væri mikilvægt að um málin ríkti víðtæk sátt hæstvirtur menntamálaráðherra var á því máli í fyrstu umræðu að það væri mikilvægt að um málin ríkti víðtæk sátt ég hesti því að hún hafi meint um öll málin jafnframt sagði ráðherrann að skoðanir gætu verið skiptar um leiðir að þessu meginmarkmiði en meginmarkmiðið væri ljóst að gera gott skólastarf og gott skólakerfi enn betra ráðherrann vissi auðvitað sem var þann sjöunda desember síðastliðnum að megn óánægja var með eitt af þessum frumvörpum nefnilega það sem hér er til umfjöllunar um þá óánægju vitnar fjöldi umsagna sem menntamálanefnd hefur borist á liðlega fjórum mánuðum sem hún hefur haft málið til meðhöndlunar og ekkert lát er á óánægjunni hæstvirtur forseti því að núna á lokaspretti vinnunnar eru að streyma inn til okkar ekki bara þingmanna í menntamálanefnd alþingis heldur allra þingmanna eftir því sem ég best veit ályktanir frá kennarafélögum

hendur þeir skólar voru menntaskólinn í reykjavík menntaskólinn á akureyri verkmenntaskóli austurlands fjölbrautaskólinn í breiðholti menntaskólinn við sund fjölbrautaskóli suðurlands kvennaskólinn í reykjavík menntaskólinn á ísafirði fjölbrautaskóli suðurnesja og fjölbrautaskólinn í vestmannaeyjum síðan hafa mér borist í hendur og nú skal ég ekki þvertaka fyrir að það gæti hafa komið fleiri heldur en það sem ég hef áttað mig á eða sé í mínum pósti á hlaupunum síðustu daga tvær sennilega þrjár áskoranir í viðbót þær eru frá iðnskólanum það er trúnaðarmenn iðnskólans í reykjavík og stjórn kennarafélags iðnskólans í reykjavík skrifar undir áskorun hérna og svo ályktun frá kennarafélagi menntaskólans á egilsstöðum svo er menntaskólinn í kópavogi nei hann var nú sennilega talinn upp en engu að síður það streyma enn inn áskoranir frá framhaldsskólum landsins um það að þingheimur vakni til vitundar um að þetta mál megi ekki verða að lögum vma vma er kallað fram í já verkmenntaskólinn á akureyri er líka búinn að senda okkur áskorun þannig að það er komi langt yfir þriðjung það fer að nálgast að helmingur starfandi framhaldsskóla á landinu sé að senda okkur áskoranir heldur háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson að það sé bara allt í lagi með þetta frumvarp nei auðvitað er ekki allt í lagi með þetta frumvarp ef hátt í helmingur kennarafélaga í framhaldsskólum landsins hvetur okkur til að framhaldsskólarnir en aðrar eru ekki eins góðar og í heildina er málið ekki fullunnið en hver eru þá helstu ágreiningsefnin gagnrýnin á þetta frumvarp byggist á nokkrum meginatriðum sem eru talin upp á hnitmiðaðan hátt í grein eftir formann og varaformann félags framhaldsskólakennara sem birtist í fréttablaðinu níunda maí og ég vil leyfa mér að vitna til reyndar höfum við fengið frá félagi framhaldsskólakennara nýja útfærslu af því sem birtist í fréttablaðinu mun efnismeira og ég geri ráð fyrir að það bréf sem barst í gær verði til frekari umfjöllunar í ræðum annarra þingmanna á eftir en meginatriðin eru þessi að falið telur ýmislegt í frumvarpinu geta orðið efni í góða menntastefnu ef rétt er staðið að málum en leggur jafnframt áherslu á að það verði lagfært með tilliti til eftirfarandi sjónarmiða fyrstu fyrirætlanir um að draga eigi úr miðstýringu í námsframboði og námsskrárgerð þurfi að koma skýrt fram í nýjum lögum annars það þarf að tilgreina námseiningafjölda til stúdentsprófs svo tryggt verði að nemendum bjóðist jafngilt og sambærilegt nám og nú er þriðji skýra þarf tilgang þess að tekið skuli upp nýtt einingakerfi fyrir framhaldsskólastigið fjórða skýra þarf tilgang þess að lengja skólaárið í framhaldsskólanum um fimm daga fimmta bæta þarf forsendur skóla til að bjóða nemendum upp á nám við hæfi og sveigjanlega námsframvindu sjötta tryggja þarf rétt nemenda og kennara til þátttöku í ákvörðunum um innra starf framhaldsskólans sjöunda tryggja verður rétt nemenda til fjölbreytilegs framhaldsskólanáms áttunda tryggja þarf að skólar geti axlað aukna ábyrgð á vinnustaðanámi nemenda níundi tryggja þarf að ólögráða framhaldsskólanemendur njóti sambærilegs stuðnings ráðgjafar og þjónustu og ólögráða nemendur á öðrum skólastigum tíu markmið um aukna náms og starfsráðgjöf fyrir nemendur þurfa að koma skýrar fram í nýjum lögum ellefu tryggja þarf rétt ólögráða nemenda til framhaldsskólavistar í grennd við heimili sitt tólf setja þarf gæðaviðmiðun þjónustu við nemendur í fjar og dreifnámi og tryggja jafnan aðgang þeirra að náminu þrettán að nám og námsgögn verði ólögráða nemendum að kostnaðarlausu þetta er ekki lítill listi hæstvirtur forseti sem félag framhaldsskólakennara telur að sé ekki tryggt í lögunum margt af þessu segir meiri hlutinn í orði kveðnu og í meirihlutaáliti sínu að sé í lagi og verði í lagi en þetta fólk kennararnir sem eiga að stýra þeirri vinnu sem fram fer í skólunum hafa enga vissu þeir telja sig ekki hafa neina vissu fyrir því að þau orð haldi enda hafa málin ekki verið útskýrð með þeim hætti að það sé þeim skiljanlegt eða nægilegt veganesti inn í endurnýjaðan framhaldsskóla þetta er mjög alvarlegt og við verðum að hlusta á þessar raddir og ekki

þetta held ég að sé fullkomlega sanngjarnt hæstvirtur forseti breytingartillögu ég segi í nefndaráliti hæstvirtur forseti og við í minni hlutanum að það sé í sjálfu sér ekkert undrunarefni þó að framhaldsskólakennarar skuli bregðast við með þeim hætti sem raun ber vitni því í máli fulltrúa félagsins sem mætti á fund menntamálanefndar kom fram að vegna ágreinings um grundvallaratriði málsins hafi slitnað upp úr samstarfinu í nefndinni sem ég nefndi áðan sem falið var að semja þetta frumvarp síðastliðið vor og þá var hætt að boða fund í nefndinni hvað gerðist þá þar með var rofin sú sátt sem kennarar töldu sig hafa í farteskinu í þeirri vinnu sem þá stóð yfir eftir að tíu skrefa samkomulagið við menntamálaráðherra var gert þannig standa málin enn í dag sáttin hefur verið rofin og það hefur ekki verið bætt þar úr veturinn tvö þúsund og sex voru haldnir ellefu fundir í nefndinni fullskipaðri síðasti var haldin átjánda apríl árið tvö þúsund og sex síðan var ekki kallaður saman fundur fyrr en fimmta nóvember tvö þúsund og sex og það var lokafundur nefndarinnar á þeim fundi lögðu fulltrúar kennarasambands íslands fram yfirlýsingu sem fylgir nefndaráliti þessu í fylgiskjali og í vinnu menntamálanefndar hefur lítið sem ekkert verið gert til að koma til móts við félög framhaldsskólakennara ef frá eru taldar breytingartillögur varðandi starfsnámið sem ganga hvað lengst í áttina að sjónarmiðum sem framhaldsskólakennarar hafa talað fyrir og starfsnámsnefndin svokallaða en í mínum huga og okkar í minni hlutanum hefur ekki verið gerð nein tilraun til að koma til móts við önnur meginágreiningsefni hæstvirtur forseti því er haldið fram af hæstvirtum menntamálaráðherra að frumvarpið sé afrakstur víðtæks samráðs og það sé byggt á störfum starfshóps hins svokallaða tíu skrefa samkomulags ráðherra og kennarasambands islands til þess samráðs var stofnað þegar ráðherrann hafði tekið undir sjónarmið verslunarmannafélags reykjavíkur og fleiri aðila á vinnumarkaði um nauðsyn þess að stytta nám til stúdentsprófs í mikilli andstöðu við fagfélög kennara og ekki síður í mikilli andstöðu við námsmenn stofnaðir voru nokkrir starfshópar í kjölfar tíu skrefa samkomulagsins og þeir skiluðu af sér efnismiklum niðurstöðum til ráðherra þegar þær niðurstöður eru bornar saman við frumvarpið sést að í veigamiklum atriðum er vikið frá leiðsögn starfshópanna og nánar um það má lesa í umsögn kennarasambands íslands í sérstakri greinargerð sem sambandið vann fyrir nefndina þar sem tíundað er hvaða tillögur starfshópanna skiluðu sér inn í frumvarpið og hverjir ekki nú skal ég taka það fram að ég er ekki að gera kröfu um það að allar hugmyndir kennarasambandsins hefðu átt að skila sér nákvæmlega eins og kennarasambandið setti þær fram inn í frumvörpin hins vegar þykir mér mjög forvitnilegt og ég tel að öðrum finnist það sem vilja fylgjast með þessu máli ofan í kjölinn að sjá hvaða hugmyndir voru til staðar hjá kennarasambandinu í þessari vinnu hverjar af þeim hugmyndum náðu fram að ganga og hverjar ekki þannig að ég bið um að það verði ekki verið að túlka orð mín á annan hátt en þann að ég legg þetta fram til upplýsinga um það hvernig málin hafa verið unnin og að hvaða leyti hefur verið komið til móts við sjónarmið kennara og hvaða ekki í meðferð menntamálanefndar hæstvirtur forseti var svo sem ekki farið á neinn skipulegan hátt yfir þessa greinargerð en í breytingartillögum meiri hluta nefndarinnar er reynt að koma inn einhverjum tillögum starfsnámsnefndarinnar og raunar einhverjum fleirum sem eiga rætur í sjónarmiðum kennara í þessum efnum og eins og ég sagði áðan er það auðvitað til bóta þó svo það færi ekki nándar nærri nógu langt til að lægja hér öldur eða mynda sátt um þetta mál eins og segir í nefndarálitinu tel ég að allar þær tilraunir hafi verið til bóta en það hefur sem sagt ekkert verið gert í ári að bera frumvarpið beinlínis saman við tillögur starfshóps sem almenna braut eða tillögur hópsins um sveigjanleika og fjölbreytni í skipulagi náms og námsframboðs þá eru sjónarmið starfshóps um náms og starfsráðgjöf sniðgengin í frumvarpinu og ég tel það mjög miður og alvarlegt og tillögur starfshóps um fjar og dreifinám eru því miður hvergi nefndar í frumvarpinu sem ég tel líka mjög miður ég tel að þingmenn landsbyggðarinnar verði að taka til sérstakrar skoðunar kennarasamband íslands segir í umsögn sinni til menntamálanefndar að sú fullyrðing sem frumvarpshöfundar setja fram í greinargerð með frumvarpinu um að náið tillit hafi verið tekið til allra tillagna og sjónarmið standist ekki frumvarpið sé að töluverðu leyti verk embættismanna menntamálaráðherra og það tel ég að sé til umhugsunar í þessum sal hvernig þessari vinnu allri lauk og hverjir það voru sem á endanum pökkuðu henni inn þá um leið hverra verk það eru sem háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar sem töluðu mikið um menntamál í aðdraganda síðustu kosninga hverra verk það eru sem þeir eru að blessa í þessari umræðu hér það er mat minni hlutans í menntamálanefnd að í nefndarstarfinu hafi komið fram margir alvarlegir ágallar á vinnubrögð við undirbúning framhaldsskólafrumvarpsins sem full ástæða sé til að gagnrýna harðlega það má segja að áform menntamálaráðherra um styttingu náms til stúdentspróf gangi aftur í frumvarpinu og því sé allt tal um sátt hvað það efni varðar orðin tóm eða eins og einn gestanna orðaði það það er í þessu frumvarpi dulbúin stytting hæstvirtur menntamálaráðherra talaði sjöunda desember eins og ég sagði áðan um hin göfugu markmið sem væru til staðar í þessu frumvarpi hún lagði mikla áherslu á að frumvarpið ætti að tryggja framhaldsskóla fyrir alla meðal annars með fræðsluskyldu til átján ára aldurs að námsframboð yrði stóraukið náms og starfsráðgjöf stórefld ásamt öðrum persónubundnum stuðningi við nemendur í því sambandi var sérstaklega nefndur aukinn stuðningur við fatlaða nemendur og nemendur með heilsutengdar sérþarfir allt þetta ætti að stuðla að því að minnka brottfall enda munu allir nemendur eiga kost á námi við hæfi ráðherra lofaði líka að gildi stúdentsprófsins yrði óskorað þótt inntak og skipulag prósenta yrði með mismunandi hætti á

meiningin að skerða nám til stúdentsprófs ég held að hann hafi sagt stytta við verðum að hugleiða þessa orðanotkun líka

mér sýnist hins vegar að viðbrögðin við orðum hæstvirts menntamálaráðherra þann sjöunda desember og þá um leið orðum háttvirts formanns menntamálanefndar núna séu með þeim hætti að fólk treystir ekki þessum orðum efnið sem að baki liggur frumvarpið og það sem gefið hefur verið út á prenti í greinargerð með frumvarpinu gerir það ekki að verkum að framhaldsskólakennarar eða framhaldsskólanemar treysti því sem sagt er nýju einingakerfi lofaði hæstvirtur menntamálaráðherra sérstaklega í þessum ræðustóli þann sjöunda desember síðastliðinn og sagði að mikilvægt væri að það yrði dregið úr miðstýringu á námsframboði og námskrárgerð ég

minni hlutinn tekur undir það og við tökum líka undir með kennarasambandinu sem telur að markmiðin um sjálfstæði skólanna og aukið frelsi þeirra hljóti að verða marklaus ef stjórnvöld ætla að gera þrennt í senn í fyrsta lagi að setja viðmið í aðalnámskrá um námsbrautalýsingar skóla staðfesta þær og setja þeim viðmiðunarnámskrár

setji þeim viðmiðunarnámskrár er umhugsunarefni í sjálfu sér minni hlutinn tekur undir þau sjónarmið að aðalnámskráin þurfi að fela í sér faglegar leiðbeiningar til skólanna um námsbrautalýsingar og að skólunum verði treyst fyrir þeirri vinnu sem sagt með öðrum orðum miðstýringaráráttan í frumvarpinu sé enn til staðar það sé ekki treyst þeim orðum sem hæstvirtur menntamálaráðherra sagði þann sjöunda desember að hér væri verið að tala um sjálfstæði því að klær menntamálaráðuneytisins ættu að halda utan um námsbrautalýsingarnar jafnframt og ég nefni líka í þessu sambandi það sem sagt var í gær að í menntamálafrumvörpunum fjórum eru fjörutíu og þrjú reglugerðarheimildir það er það eru reglugerðarheimildir í fjörutíu og þremur greinum fleiri en ein í sumum þannig að kannski í heildina nálgast heimildirnar sem ráðherra fær með þessum frumvörpum fjórum til að setja reglugerðir til að setja reglur um hvernig eigi að útfæra þessi lög kannski sex tugi þar með er löggjafinn að afhenda menntamálaráðherra framkvæmdarvaldinu allt of mikið vald til að útfæra þessa hluti og það er ein ástæðan fyrir því að kennarar og skólafólk segir að hér séu hlutirnir óljósir og ótryggðir minni hlutinn bendir á þessar reglugerðarheimildir allar í sínu nefndaráliti þá vil ég segja hæstvirtur forseti um fjármál framhaldsskólans að í gegnum árin hefur gengið erfiðlega að finna ásættanlegan fjárhagslegan grunn undir starfsemi íslenskra framhaldsskóla á hverju ári fara þingmenn yfir ágreiningsmálin er varðar reiknilíkan þar sem ráðuneytið notar til að deila út fjármunum sem ætlaðir eru til starfsemi skólanna á fjárlögum og þó mikið hafi verið gert til að lagfæra reiknilíkanið á undanförnum árum þá hefur því miður ekki enn fundist lausn sem hentar öllum skólum til fulls í meðferð

ef takast á að efna mörg stærstu fyrirheit frumvarpsins má þar nefna aukið vægi náms og starfsráðgjafa aukinn stuðning við fatlaða nemendur og væntanlega fjölgun nemenda vegna þess nýmælis sem framhaldsskólafrumvarpið verður aukinn rekstrarkostnaður við slíka braut er talinn nema að minnsta kosti fimm hundruð milljóna króna á ári og hundrað tuttugu milljónir króna betur ef aukin stoðþjónusta við slíka braut er talinn með fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins segir í umsögn sinni að margir óvissuþættir séu í kostnaðarmatinu meðal annars sá að erfitt sé að reikna þá fjármuni sem sparast muni með því að einhver hluti nemenda muni ljúka stúdentsprófi á skemmri tíma en nú er með öðrum orðum fjárlagaskrifstofan treystir sér ekki til að reikna út hagstærðina af því sem mundi verða til eða það sem mundi sparast ef stór hluti nemenda fær að fara í gegnum stúdentsprófið á þremur árum þannig að fjárlagaskrifstofan sér í gegnum frumvarpið að það er markmið að stór hluti eða einhver hluti nemenda komi til með að fara eða þeim muni fjölga sem komi til með að nýta sé þann möguleika að taka stúdentsprófið á þremur árum minni hlutinn telur nauðsynlegt að vekja athygli á niðurlaginu í umsögn fjárlagaskrifstofu þar sem vakin er athygli á því að samþykktir ríkisstjórnarinnar um meðferð mála við aðra umræðu um fjárlagafrumvarp gerir ráð fyrir því að frumvörpum sem leiða til aukinna útgjalda skuli fylgja tillögur um hvernig dregið verði úr öðrum útgjöldum á móti til að útgjaldaramminn raskist ekki

því er skemmst frá að segja að tillögur um slíkar mótvægisráðstafanir vegna þessa frumvarp þær liggja ekki fyrir af hálfu menntamálaráðuneytisins svo það sé alveg ljóst annars meira hæstvirtur forseti um skerðingu náms til stúdentsprófs háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson sagði hér í sinni ræðu að í núgildandi lögum væru ekki tilgreindur einingafjöldi til stúdentsprófs og það er alveg rétt og hann undrast því þá kröfu þar sem hún er hávær hér í þessari umræðu um þetta frumvarp að nú skuli menn endilega vilja tilgreina það í lögum svarið við þessari spurningu er afar einfalt menn treysta ekki orðum háttvirts þingmanns sigurðar kára kristjánssonar eða orðum hæstvirts menntamálaráðherra vegna þess að bæði tvö hafa lýst sjónarmiðum áður um það að æskilegt sé að stytta nám til stúdentsprófs og það eigi að vera markmið í sjálfu sér hæstvirtur menntamálaráðherra fór hér í ferðir um landið og heimsótti alla framhaldsskólana sumarið tvö þúsund og sex ef ég man rétt og reið nú ekki feitum hesti frá þeim túr vegna þess hvernig hún talaði um styttingu náms til stúdentsprófs þess vegna óskar fólk eftir því nú að einingafjöldinn á stúdentsprófinu verði skilgreindur inni í lögum vegna þess að menn treysta ekki þeirri sleggju sem hér er á lofti að það sé stefnt að niðurskurði stúdentsprófs og skerðingu náms til stúdentsprófs þau sjónarmið virðulegi forseti voru nokkuð skýr í máli starfsmanna menntamálaráðuneytisins sem komu fyrir nefndina að ef það tækist að koma fleiri nemendum í gegnum skólakerfið á skemmri tíma þá spöruðust fjármunir og til hvers ætluðu nú starfsmenn ráðuneytisins að nota þá fjármuni hvað ætluðu þeir að geta til þess að selja okkur sem vorum andsnúin því að gera það að sjálfstæðu markmiði að fjölga þeim sem taka stúdentspróf á þremur árum jú þessir fjármunir sem átti að spara þá átti að nota til þess að auka gæði skólastarfsins fyrir þá sem þurftu lengri tíma til að lengri tíma til að ljúka náminu þetta er reikningsdæmi hæstvirtur forseti og reikningsdæmið í ráðuneytinu lítur þannig út að það eigi að vera keppikefli að stytta nám þeirra sem geta tekið námið á þremur árum það eigi að vinna að því og þá losni peningar sem sé hægt til þess að auka gæði skólastarfsins fyrir þá sem þurfa lengri tíma í sjálfu sér er hægt að segja að það séu skiljanlegar hugmyndir á bak við þetta einangraða reikningsdæmi en þetta einangraða reikningsdæmi það hefur enga þýðingu ef við horfum á heildina ef við erum að horfa á alla framhaldsskólaflóruna og það hversu ólíkir þeir eru og nú vil ég endilega undirstrika það hæstvirtur forseti út af svona frammíköllum sem hafa verið hér í mínu máli að ég er hlynnt því og hef aldrei andæft því ekki eina einustu stund að það eigi að vera til staðar sá möguleiki að ungir framhaldsskólanemar geti tekið stúdentspróf á þremur árum sá möguleiki er til staðar í kerfinu

stýra námi framhaldsskólanema þannig inn á þá braut að stúdentsprófið verði að reglu í þrjú ár og að því leytinu til skert nám þessi sjónarmið hæstvirtur forseti sem ég lýsti hér frá ráðuneytisstarfsmönnunum þær endurspegla að mínu mati þær áherslur sem menntamálaráðherra aðhylltist áður en tíu stiga samkomulagið var gert við kennarasambandi íslands það er mat minni hluta menntamálanefndar að stytting náms til stúdentsprófs sé innbyggð í það fyrirkomulag sem mælt er fyrir í frumvarpinu það byggist á þeirri staðreynd að frumvarpið tilgreinir hvorki einingafjölda né námstíma til stúdentsprófs núverandi stúdentspróf eru hundrað fjörutíu námseiningar sem miðað er við að nemendur ljúki á fjórum árum en í fyrirmælum frumvarpsins er hvorki ljóst hversu margar nýjar einingar stúdentsprófið verður né heldur hve mörg námsár eru til stúdentsprófsins hæstvirtur forseti til þess að tryggt verði að frumvarpið leiði ekki til skerðingar náms til stúdentsprófs þyrfti að finna kosti að tilgreina lágmarkseiningafjölda sem gert væri ráð fyrir að næði til stúdentsprófs þá þyrfti einnig að ganga úr skugga um það hvernig kröfur háskólana til nýnema eru að þróast og þetta er mjög mikilvægt atriði það var ekki gerð nein tilraun til þess í vinnu menntamálanefndar við frumvarpið að grennslast fyrir um sjónarmið háskólanna hvað þennan þátt varðar að öðru leyti en því að við fengum umsögn frá háskóla íslands og reyndar fleiri háskólum en það er sérstaklega umsögn háskóla íslands sem ég vil benda fólki á að lesa og hún fylgir minnihlutaálitinu sem fylgiskjal það er mat minni hluta nefndarinnar að það sé hætta á því að stúdentspróf það sem frumvarpið mælir fyrir um mæti ekki kröfum háskóla hvorki hér á landi né erlendis og það feli í sér hættu á að taka þurfi upp sérstakan undirbúning eða aðfaranám að fagnámi í háskóla slík niðurstaða yrði að okkar mati óásættanleg fyrir íslenska stúdenta og íslenska skólakerfið undir þetta sjónarmið hefur raunar verið tekið inni í menntamálanefnd þó svo að málið skuli hafa verið afgreitt frá nefndinni með þessari innbyggðu hættu minni hlutinn telur nauðsynlegt að lög um framhaldsskóla tilgreini með hvaða hætti tengsl og samstarf framhaldsskóla og háskóla eigi að vera hvað varðar námsundirbúning stúdenta umsögn háskóla íslands við frumvarpið styður þessi sjónarmið

háskólanámið það vekur einnig athygli í umsögn háskóla íslands að ekki er tekin afstaða til þeirra nýjunga sem fólgin eru í því að framhaldsskólum verði heimilað að bjóða upp á viðbótarnám að loknum skilgreindum námslokum enda er það mat minni hlutans að sú hugmynd sé vanreifuð og eins og ég sagði ég hvet hæstvirtur forseti áhugasama að lesa og kynna sér vel umsögn háskóla íslands en í henni kemur fram greining á því hvernig þær einingar sem þó eru tilgreindar í frumvarpinu og greinargerð með henni hvernig þær koma út í annars vegar þriggja ára formúlunni og hins vegar fjögurra ára formúlunni og samanburður á þeim hlutfallstölum það er hvernig kjarnagreinar þétta sig annars vegar í gegnum þriggja ára formúluna og hins vegar í gegnum fjögurra ára formúluna að þá bendir sá samanburður á þessum hlutfallstölum gæti bent til þess að námstími til stúdentsprófsins verði samkvæmt hugmyndafræði frumvarpsins þrjú ár þannig að háskólinn tekur undir þau sjónarmið sem framhaldsskólakennarar hafa verið að halda hér fram og við minni hluti menntamálanefndar sömuleiðis

tekið upp í framhaldsskólum þeirra landa sem taka þátt í bologna ferlinu séu í raun og veru órökstuddar við höfum ekki fengið upplýsingar inn á borð nefndarinnar um einn einasta framhaldsskóla í evrópu sem er að taka upp þessar háskólaeiningar ekki einn einasta og ég bið háttvirtan þingmann sigurð kára kristjánsson formann nefndarinnar að koma með í þessari umræðu dæmi um framhaldsskóla í evrópu sem eru að taka upp þessar háskólaeiningar þessar námseiningar þar sem miðað er við vinnuframlag nemanda tíu einingarnar eða hvað þær eru kallaðar og fylgja bologna ferlinu og við þekkjum að háskólarnir eru að innleiða þær í auknum mæli og háskólasamfélagið skilur þær en það skilur enginn hvernig á að innleiða þessar einingar inn í framhaldsskólann og það er ekki eitt einasta dæmi lagt fram af meiri hlutanum í menntamálanefndinni um framhaldsskóla í evrópu sem eru að taka upp þessar einingar þannig að ég krefst þess að háttvirtir þingmenn meiri hlutans leggi fram einhverja staðfestingu á því að það sé einhvers staðar annars staðar verið að hugsa þessa

er slegið föstu um tímalengd náms til stúdentsprófs í frumvarpinu þar kemur þó fram að hið nýja framhaldsskólapróf skuli vera níutíu til hundrað tuttugu einingar

við að segja hvað þeir ætli sér að hafa margar einingar til stúdentsprófs það er sem sagt ekki ljóst hvort dregið verður úr vægi kjarnagreina en í okkar huga þá benda líkur til þess að svo verði þær líkur yrðu reiknaðar út í umsögn háskóla íslands sem ég gerði grein fyrir hér áðan jafngilding bóknáms og verknáms er eitt af meginmarkmiðum frumvarpsins sem þetta stúdentspróf frá verknámsbrautir verði jafngilt prófi á bóknámsbrautum frumvarpið mælir hins vegar ekki í neinu fyrir um á hvern hátt þetta skuli tryggt í greinargerð frumvarpsins má lesa misvísandi sjónarmið hvað þetta varðar minni hlutinn tekur undir þau sjónarmið að efla þurfi verknám og starfstengt nám en svigrúm skóla til að móta nýjar og fjölbreyttar verknámsbrautir það eitt og sér nægir ekki til þess að tryggja jafnstöðu stúdentsprófs af verknámsbrautum og bóknámsbrautum það hljóta menn að sjá í hendi sér í vinnu menntamálanefndar við frumvarpið var ekki gerð tilraun til að svara áleitnum spurningum á borð við það að hverjar almennar kröfur háskóla væru ekki heldur hvort stúdentspróf þar sem stór hluti af náminu væri verkleg þjálfun veitti aðgang að háskóla íslands og ekki heldur hvort jafngilding námsgreina geti auðveldað bóknámshneigðum nemendum að ljúka starfsnámi til dæmis eins og í iðngrein þessum spurningum var varpað fram í nefndinni en þær voru ekki ræddar það er nokkuð ljóst hæstvirtur forseti og ég nefni aftur hér til sögunnar umsögnina frá háskóla íslands að háskólar muni sækjast eftir hæfum nemendum og þeir vilja auðvitað almennt ekki takmarka aðgang eða gera mjög sérhæfðar inntökukröfur til að taka inn nemanda þær verði ýmsar meðal annars samræmd stúdentspróf eða samræmd inntökupróf í háskólann ýmsar leiðir sem verða nær óhjákvæmilegar í þessu fjölbreytta umhverfi því það sé ekki unnt að meta hvaða leið háskóli íslands muni fara fyrr en námsbrautarlýsingar framhaldsskólanna liggi fyrir en það sé nokkuð ljóst að breytingin kalli á mun meiri

sérstakt inntökupróf til að tryggja að nýnemar hafi nægjanlegan undirbúning þannig að við verðum að gera okkur grein fyrir því hvað hér er til staðar háskóli íslands segir að þetta kerfi sem hér er verið að innleiða í framhaldsskólann kalli á mjög aukna vinnu háskólans við það að taka inn nýnema og ég minni á það hér hæstvirtur forseti í þessari umræðu af því við erum með líka til umfjöllunar hér á þessum lokadögum þingsins frumvarp til laga um opinbera háskóla og þar hefur verið mjög umdeilt ákvæði um gjaldtöku gjaldtökuheimildir í því frumvarpi þar er talað um skrásetningargjöldin fjörutíu og fimm þingskjölum sem nemum í opinberum háskólum er gert að greiða í skrásetningargjöld það kemur fram í umsögn háskóla íslands að öllum líkindum verði að hækka þessi gjöld mjög fljótlega um leið og farið er að vinna eftir þessu frumvarpi meiri hlutans þá verður örugglega hækkun á skráningargjöldum í háskóla íslands af því það verður miklu meiri vinna fólgin í því að greina hvert og eitt stúdentspróf og sömuleiðis segir í frumvarpinu til laga um opinbera háskóla varðandi gjaldtökuheimildirnar að háskóla sé heimilt að afla sér tekna með gjöldum til að standa undir útgáfustað þessara vottorða standa undir kostnaði við gerð fyrirlögn og yfirferð stöðu inntöku upptöku og fjarprófa og ég undirstrika orðið inntökuprófa það er verið að innleiða gjaldtökuheimild í nýju lögin um opinbera háskóla fyrir háskólana til að setja í auknum mæli á inntökupróf inntökuprófa það er verið að innleiða gjaldtökuheimild í nýju lögunum um opinbera háskóla fyrir háskólana til að etja í auknum mæli á inntökupróf þetta stendur í frumvarpinu um opinberu háskólana hæstvirtur forseti framhaldsskólafrumvarpið gerir ráð fyrir auknu eftirliti af hálfu menntamálaráðuneytisins með skólastarfi í framhaldsskólum þar með talin eftirliti með gæðum náms með hliðsjón af auknu námsframboði og auknu frelsi skóla til að setja á fót námsbrautir má að sjálfsögðu sjá í hendi sér að umfang eftirlits verður aukið og umfang þeirra starfa sem unnin eru í menntamálaráðuneytinu sérstaklega hvað varðar eftirlit með gæðum náms þau hljóta að aukast að þessu getum við ekki gengið

að það verði að vera til staðar mjög öflug deild innan menntamálaráðuneytisins til þess að vinna þá vinnu sem þetta gæðaeftirlit útheimtir þetta er auðvitað tímafrekt eftirlit og þetta er mannfrekt verkefni og það verður ekki séð í okkar huga í minni hlutanum að forsendur fjárlagaskrifstofu hvað þennan þátt varðar séu raunsæjar en þeir gera einungis ráð fyrir einu stöðugildi í menntamálaráðuneytinu og að tiltekinn fjöldi úttekta sem nefndur er í kostnaðaryfirlitinu dugir að okkar mati skammt ef námsbrautum fjölgar verulega á skömmum tíma hér teljum við því í minni hlutanum að það sé verulega vanáætlað sem sett er fram í kostnaðarmati fjárlagaskrifstofu það er einnig mat minni hluta nefndarinnar að grundvöllur nýrra námsbrauta sé aukin fagmennska í skólunum sjálfum fyrst og fremst og traust milli ráðuneytis og skólasamfélagsins og það sé hluti af því að tryggja gæði námsins að byggja undir þetta traust virðulegi forseti mig langar að segja nokkur orð um kaflann um náms bug starfsráðgjöf en frumvarpið gerir ráð fyrir auknu vægi náms og starfsráðgjafar í framhaldsskólum en það er ekki lagt til að fara þá leið sem tryggja mundi slíkt vægi til fulls að okkar mati þar er átt við lögverndun starfsheitis náms og starfsráðgjafa það gætir mikillar tregðu hjá stjórnvöldum varðandi fjölgun lögverndaðra starfsheita en þegar ásetningur er um að minnka brottfall úr framhaldsskólum og það er viðurkennt aftur og aftur að fullgildir náms og starfsráðgjafar geti þar komið að mestu gagni í færni sinni og þekkingu er það óskiljanlegt að mati okkar í minni hlutanum að það skuli synjað um slíka löggildingu fyrir náms og starfsráðgjafa ég tel því að það þurfi að taka það til sérstakrar skoðunar hvers vegna þessi tregða er til staðar og hvort það sé ekki hægt að vinna á henni einhvern bug mér hefur fundist inni í menntamálanefndinni vera samstaða um mikilvægi starfa náms og starfsráðgjafa það er tekið undir að öflug leyti finnst mér í orði kveðnu þær kröfur sem náms og starfsráðgjafar setja fram en það er ekki tekið undir þá kröfu að þeir fái löggildingu sem tryggi þeim að þeirra mati stöður innan skólanna það skortir mjög að okkar mati í minni hlutanum á að í frumvarpinu séu skilgreind þau viðmið sem liggja eiga til grundvallar faglegri náms og starfsráðgjöf og að frumvarpið endurspegli þá áherslu sem látið er í veðri vaka að eigi að leggja í þennan þátt í framhaldsskólunum það er mat minni hluta menntamálanefndar að tímabært sé að lögvernda starfsheiti náms og starfsráðgjafa og slík lögverndun sé forsenda þess að markmið frumvarpsins um aukið vægi náms og starfsráðgjafar náist um þessar mundir er kjörið tækifæri til að stíga þetta skref hvers árna jú vegna þess að það er verið að endurskoða meðal annars námið í náms og starfsráðgjöf sú endurskoðun stendur núna yfir og það væri í samræmi við aukið vægi kennaramenntunar sem er í vændum samkvæmt því frumvarpi sem var hér til annarrar umræðu í nótt og er eitt þeirra fjögurra mikilvægu frumvarpa sem nú stendur til að gera að lögum að fara í þessa lögverndunarvinnu núna samhliða þessari endurskoðun á meðal annars náminu breytingartillaga meiri hlutans hvað þetta atriði varðar er góðra gjalda verð hún lýsir ákveðnum vilja en hún hefur að mati okkar í minni hlutanum harla litla þýðingu

nám og starfsval slíka þjónustu ættu náms og starfsráðgjafar að veita jafnframt þyrfti að geta þess í skólanámskrá á hvern hátt skóli telji þessu hlutverki best sinnt og hvernig standa eigi að miðlun upplýsinga um nám og námsleiðir til nemenda og foreldra eða forráðamanna þeirra hæstvirtur forseti varðandi gjaldfrjálsan framhaldsskóla sem er hugmynd sem við í vinstri hreyfingunni grænu framboði höfum lagt fram tillögur um er hér kafli í áliti minni hlutans ég minni engu að síður á þingsályktunartillögu frekar en frumvarp sem lagt er fram af háttvirtum þingmanni árna þór sigurðssyni sem fyrsta flutningsmanni sem lagt hefur verið fram á þessu þingi hefur trúlega ekki verið afgreitt enn til nándar en mætti skoða þau sjónarmið sem þar er fjallað um og eru lögð til í samhengi við það sem við hér leggjum til í minni hluta menntamálanefndar þau ákvæði frumvarpsins sem lúta að gjaldtöku í fertugustu og fimmtu grein frumvarpsins uppfylla að okkar mati ekki kröfuna um gjaldfrjálsan framhaldsskóla það er mat minni hlutans að framhaldsskólinn skuli vera gjaldfrjáls fyrir alla nemendur að allir þættir í starfi framhaldsskólanna sem leiða af lögbundinni þjónustu þeirra skuli vera án gjaldtöku það eru mikil vonbrigði að meiri hluti nefndarinnar skuli ekki einu sinni gera tillögu um að framhaldsskólinn verði gjaldfrjáls fyrir ólögráða nemendur það er til átján ára aldurs það er mat minni hlutans að gjaldtaka sú sem frumvarpið kveður á um auki misrétti til náms og nauðsynlegt sé að gera áætlun um gjaldfrjálsan framhaldsskóla hið fyrsta þetta er auðvitað miður í ljósi yfirlýsinga samfylkingarinnar í aðdraganda kosninga ég hefði haldið að þessi sjónarmið ættu bandamenn innan samfylkingarinnar og þess vegna hefði ég haldið að þeir þingmenn samfylkingarinnar sem starfa í menntamálanefnd hefðu átt að berjast fyrir þessum sjónarmiðum inni í nefndinni en við urðum ekki vör við að það væri mikilli orku eytt í

að þeir nemendur sem ekki eiga kost á að sækja framhaldsskóla daglega frá heimili sínu fái notið hærri dvalarstyrks og aðgengis að gjaldfrjálsu fjar og dreifnámi til að ná þessum markmiðum þarf að tryggja að hvorki verði innheimt innritunargjald né efnisgjald eða gjald fyrir nám utan daglegs starfstíma eða utan reglubundins starfstíma að sumri en ákvæði frumvarpsins hvað gjaldtökuheimildir varðar hvað varðar þessa þætti eru alveg skýr þessu erum við mótfallin í minni hlutanum og teljum að gjaldtökuheimildirnar stríði gegn sjónarmiðum minni hluta menntamálanefndar um jafnrétti til náms burtséð frá aldri og búsetu það er niðurstaða okkar í þessu nefndaráliti að mörg af yfirlýstum markmiðum frumvarpsins um framhaldsskólann séu góð þau gefi möguleika á endurnýjun framhaldsskólastigsins hins vegar liggi ljóst fyrir að margar þeirra leiða sem mælt er fyrir um í frumvarpinu stríða beinlínis gegn þeim markmiðum stærstu ágreiningsatriðin hafa verið talin upp hér að framan en um önnur er

meðal skólafólks en slík sátt er grundvöllur þeirra róttæku breytinga sem stjórnvöld hafa hug á að gera á framhaldsskólanum auðvitað eru róttækar hugmyndir um breytingu framhaldsskólans í framhaldsskólanum sjálfum innan framhaldsskólans meðal kennara meðal nemenda og meðal stjórnarandstöðu hér á þinginu en ekki í þeim anda sem hér er fram settur í þessu frumvarpi í ljósi þess sem hér hefur verið sagt hlýtur minni hlutinn að vara við því að málið verði keyrt með meirihlutavaldi í gegnum atkvæðagreiðslu á alþingi þess vegna er það sem minni hlutinn leggur til að frumvarpinu verði vísað frá með svofelldri rökstuddri dagskrá

b að ekki liggur fyrir trúverðug greining á kostnaði við lagasetninguna eða fyrirheit af hálfu stjórnvalda um nægilegt fjármagn til framhaldsskólastigsins til að standa undir metnaðarfullum umbótum leggur minni hlutinn til að málinu verði vísað frá og tekið fyrir næsta